Chciałbym podziękować Panu za te informacje, ale jednocześnie też podziękować następnej prezydencji za to, że chce podjąć ten temat, który jest ważny z wielu względów. Bowiem, jak słusznie Pan zauważył, wiele elementów wskazuje na to, że w obszarze wolności wypowiedzi w ostatnim okresie nastąpiło ogromne zaostrzenie działań licznych państw, licznych reżimów wobec ludzi mediów, wobec ludzi, którzy mają prawo do wypowiadania się nie tylko we własnym imieniu, ale również w imieniu całego społeczeństwa. Prawo do publicznego wyrażania własnego zdania to podstawowe prawo człowieka i nic nie jest w stanie tego zmienić. Po drugie, jest to też prawo do ludzkiej godności, gdyż człowiek mający prawo wypowiedzi jest jednocześnie szanowany i pod tym względem. Bezpłatne i różnorodne media są niezbędne w każdym społeczeństwie do ochrony wolności opinii, prawa wypowiedzi oraz innych praw człowieka. Podążając za literą Traktatu o Unii Europejskiej i Karty praw podstawowych, należy stwierdzić, że Unia Europejska potwierdza swoją determinację w promowaniu w zewnętrznej polityce tego prawa, z którego może i powinna korzystać każda jednostka.